frú forseti það hefur verið töluverður samhljómur í því hvernig þingmenn hafa fjallað um skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og niðurstöður hennar sem er ágætt vegna þess að samhljómurinn er á þeim nótum að menn þurfi að læra af reynslunni og nálgast hlutina á þann hátt að það verði til þess að byggja hér upp betra samfélag það er hins vegar verra ef umræðan fer að verða sífelld endurtekning á sömu frösunum við þurfum því að leyfa okkur að kafa aðeins ofan í efni skýrslunnar og það hvernig við eigum að ræða um hana hvort það sé eitthvað sem betur megi fara eitthvað sé að gleymast stór atriði eða verið að reyna hugsanlega að slá ryki í augu fólks til þess einmitt að verja það sem svo margir alla talað um verja flokkshagsmuni og beina athyglinni frá einhverju sem tilteknir flokkar hafa hugsanlega staðið að ég er ákaflega ánægður að sjá að hér er mættur hæstvirts utanríkisráðherra vegna þess að ég ætla aðeins að fjalla um ræðu hæstvirts ráðherra ég bið hæstvirtan ráðherra afsökunar andsvar var það ég er reyndar líka í félagi áhugamanna um hæstvirtan ráðherra þetta er óformlegur félagsskapur sem hittist hér frammi stundum í mötuneytinu og við spjöllum um ráðherrann sem er merkileg persóna og höfum velt því fyrir okkur einmitt hvernig hann mundi nálgast umræður um þetta mál og hvernig þessi mikli spunameistari held ég að mér sé óhætt að segja mundi beina athyglinni frá samfylkingunni og eitthvert annað hugsanlega mörg ár aftur í tímann þó að eðlilegt sé að skoða mörg ár aftur í tímann og aðkomu allra flokka það reyndist rétt hjá okkur að reynt yrði að gera einkavæðingu bankanna að orsök alls sem gerðist að því er virðist nú ætla ég svo sannarlega ekki að verja hvernig staðið var að einkavæðingu bankanna enda er ég hræddur um að þeir sem stóðu að kjöri mínu til formennsku í framsóknarflokknum og þeirri miklu endurnýjun sem þar átti sér stað og endurskoðun á stefnu flokksins og má segja að menn hafi þar verið að hverfa aftur að grunngildum flokksins þeir væru ekki sáttir við það ef ég færi að segja að það hefði verið allt í lagi með einkavæðinguna það er hins vegar hættulegt þegar menn ætla að reyna að finna eitthvert eitt atriði fyrir mörgum árum síðan og segja þarna var vandamálið og þá þurfi ekki að hafa eins miklar áhyggjur af öllu hinu vegna þess að vandinn liggur svo víða og vandinn liggur kannski ekki hvað síst í því hvers lags fyrirkomulag þróaðist óháð því hverjir keyptu bankana til að byrja með nú ætla ég að taka nokkur dæmi glitnir til að mynda sá banki var aldrei einkavæddur og féll þó fyrstur allra banka þar af leiðandi má ljóst vera að það er ekki eingöngu einkavæðingin sem slík sem skapar vandamálið það er eitthvað við það hvernig menn komast upp með að reka banka á íslandi svo er annað vafaatriði ég er reyndar sammála hæstvirtum ráðherra um það að það hefði verið æskilegt að einkavæða með því að eignarhald færi í dreifðari eignaraðild helst sem allra dreifðasta það er hins vegar ekki lausn á vandanum heldur eitt og sér við sjáum til dæmis hvernig einkavæðingin er háttað í rússlandi þar sem menn ákváðu að einkavæða með því að senda hlutabréf á alla íbúa bara eftir þjóðskrá og ég held að yfirleitt hafi verið

að menn fóru um og keyptu hlutabréf í verðmætustu fyrirtækjunum oft jafnvel bara fyrir vodkaflösku eða eitthvað slíkt og náðu þannig að safna tiltölulega litlum hlut af eignarhaldinu en ná þannig algjörum völdum yfir fyrirtækinu vegna þess að eignarhaldið var svo dreift svoleiðis að þetta eitt og sér leysir ekki vandann svo er annað varðandi það hvernig umræðan hefur verið um einkavæðinguna þegar reynt er að tala bara um einn atburð í einkavæðingunni sérstaklega kannski af hálfu flokks hæstvirts utanríkisráðherra og gleyma því þar með hvert viðhorfið var til einkavæðingarinnar ég man ekki betur en að hæstvirtur fyrrverandi forsætisráðherra geir h haarde hafi einmitt talað um það þegar framsóknarflokkurinn fór úr ríkisstjórn og samfylkingin kom í staðinn að nú væri loksins hægt að halda einkavæðingunni áfram og ráðast i einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu ég man ekki heldur betur en að samfylkingin hafi samþykkt og þetta er ekki spurning um að muna þetta er til skjalfest samþykkt það með sjálfstæðisflokki að einkavæða íbúðalánasjóð hvernig ætli það væri nú ef íbúðalánasjóður hefði verið einkavæddur til viðbótar við allt hitt það er því svolítið holur hljómur þegar fulltrúar samfylkingarinnar ætla með slíkum hætti að gagnrýna einkavæðinguna og þar með að horfast ekki í augu við það að þeir hafi farið út af brautinni hvað stefnumál sín varðar svo er það nýja einkavæðingin endureinkavæðing bankanna hvað hefur eiginlega gerst þar það er lítið talað um seinni einkavæðinguna þar sem menn hafa þó leitt að því líkur að bankarnir séu nú komnir í eigu að miklu leyti stórra erlendra banka og vogunarsjóða sem eru kannski ekki líklegir til þess að hafa mikla samúð með íslenskum lántakendum bankanna við þurfum að vera tilbúin til þess að skoða allt heila sviðið af því að ég er nú kominn út í þessa umræðu um nálgun hæstvirts utanríkisráðherra og flokks hans á þetta mál hef ég svolitlar áhyggjur af því eins og ég nefndi í fyrri ræðu minni að sá flokkur ætli einhvern veginn að leggja áherslu á það sem hann er reyndar svo góður í það verður að viðurkennast leggja áherslu á spunann í stað þess að horfa á staðreyndir tökum sem dæmi umræðuna um íbúðalánin sem reyndar hefur komið fram að var að miklu leyti villa staðreyndavilla meðal annars marinó g njálsson hjá hagsmunasamtökum heimilanna hefur bent á það villa sem hugsanlega verður þá leiðrétt í skýrslunni en allt í lagi með það samfylkingarþingmenn gripu þetta á lofti

að þeir jú á sínum tíma voru ekki á móti þessu þeir vildu reyndar ganga enn þá lengra það var bara sjálfstæðisflokkurinn

hvers vegna var sú afstaða hjá sjálfstæðisflokknum jú hann vildi bara íbúðalánasjóð feigan það var ekkert flóknara en það hjá hinum flokkunum snerist þetta þó um að standa vörð um íbúðalánasjóð svo eru það skattahækkanirnar menn tala um hagstjórnarmistök liðinna ára og ég er alveg sammála því sem þar hefur verið sagt það hafa verið gerð mikil hagstjórnarmistök en hvernig var þetta þegar þenslan var í hámarki hér tvö þúsund og sjö og ný ríkisstjórn var mynduð það er rakið í stjórnarsáttmálanum að það sé mikilvægt að halda áfram skattalækkunum þá á versta tíma og hvað með þensluna sem flokksmenn hæstvirts utanríkisráðherra koma nú og tala um eins og það hafi verið fyrst og fremst hér fyrir mörgum árum síðan þenslan náði algjöru hámarki eftir að ný ríkisstjórn tók við þá opnuðust allar gáttir og það var sett sögulegt íslandsmet í útgjaldaukningu hjá ráðuneytum samfylkingarinnar var það ekki þrjátíu og átta prósent alla vega hátt í fjörutíu prósent útgjaldaaukning annað eins hafði aldrei áður gerst í íslandssögunni það opnuðust hreinlega allar flóðgáttir og peningarnir flæddu yfir allt á versta hugsanlega tíma svo að lokum var það útrásin og umræða um hana nú verð ég eiginlega að spyrja hæstvirtan utanríkisráðherra því að ég geri ráð fyrir að hann komi hér í andsvar hvort það sé nokkuð ofsögum sagt hjá mér að það hafi enginn flokkur verið jafnspenntur fyrir útrásinni og samfylkingin fannst ekki samfylkingunni þetta það frábærasta sem hafði nokkurn tíma gerst á íslandi þetta var svo alþjóðlegt og þetta var svo mikið ísland að verða þátttakandi í umheiminum og allt það á forsendum hins nýja hagkerfis það var ekki lengur framleiðsla á landbúnaði og sjávarútvegur og eitthvað slíkt þetta var allt þetta nýja og alþjóðlega

að það væri ekki vegna þess að ríkisstjórn þess tíma hefði náð þessum árangri sem útrásin var að þeirra mati og vöxtur fjármálakerfisins sem sérstaklega er getið um að verði að fá að halda áfram í útlöndum með höfuðstöðvar á íslandi í stjórnarsáttmála samfylkingar og sjálfstæðisflokks nei það var ekki vegna þess að ríkisstjórn þess tíma hefði gert svo vel að veita þetta frelsi það var e e s samningurinn þetta var allt e e s samningurinn það var allt jón baldvin sem hafði útvegað þessa miklu útrás að mati samfylkingarinnar á þessum tíma ég nefni bara þessi fáu atriði hér til þess að setja hlutina aðeins í samhengi og reyna að hvetja hæstvirtan utanríkisráðherra til að taka þátt í umræðu um allt sviðið öll þessi ár sem liðu fram að efnahagshruninu í stað þess að reyna að beina sjónum manna eingöngu að afmörkuðum atriðum